Lieber Kollege, danke für die Frage. Ich habe gar nicht gerügt, dass das Verfassungsgericht durchaus auch Politiker als Mitglieder hat. Die Frage ist, ob sich diese Politiker an das Recht halten. Ich habe im Übrigen das Verfassungsgericht verteidigt, weil es im Moment so unter Druck gesetzt wird von einzelnen Politikern.

Und ich möchte Ihnen auch sagen Es ist höchste Zeit, dass die sozialistische Fraktion dazu Stellung nimmt. Und warum dürfen alle Rumänen immer abstimmen, wenn es um rumänische Fragen geht?